Gospod predsednik, sami ste rekli, da ima resolucija temeljne usmeritve. S tem se strinjam. Ampak temeljne usmeritve so za efektno delovanje bistveno premalo. Zato sodim, da je potrebno, da naložite vsakemu ministrskemu resorju, da svoj segment dodela in da ga razširi do te mere, da bo efekten, da bo iz tega lahko, kakšna, prišlo kaj pozitivnega. Recimo, pri ko govorimo o vojaških grožnjah, je evidentno, da je koncept obrambe v Sloveniji zgrešen. Zgrešena je kadrovska politika. v tem dokumentu tega nič ni. In mislim, da bi bilo smiselno, da Ministrstvo za obrambo popravi to zadevo. Ko se govori pri odzivanju na zdravstveno- epidemiološke grožnje bi bilo treba to dodelati. Kakšne so te grožnje? Kako jih bomo, bi rekel, odstranili? Kako ne bomo dovolili, da pride v Slovenijo, kakšna taka možnost hudih, recimo, epidemioloških variant? Prej ste rekli, da da smo tudi mi glasovali za tisti nesrečni amandma. Ja, ponesreči se je zgodilo. Vendar pa bi tisti amandma lahko popravili, v kolikor ne bi bila, stranka Socialnih demokratov in pa Stranke Alenke Bratušek proti temu. Zato pričakujem oziroma, prosim, odgovorite mi na vprašanje, kdaj boste, naredili Zakon o Sovi, ki bo popravil to zadevo. Namreč, če hočemo delovati v okviru obrambne politike Slovenije in obrambne politike Evropske unije, moramo spremeniti nekatere nekatere zadeve, nekatera izhodišča. In še nekaj, ali boste sankcionirali posamezna ministrstva, v kolikor ne bodo spoštovala resolucije, o strategiji nacionalne varnosti?